Esa es la percepción de la ciudadanía, aunque en realidad el porcentaje en los hechos no sea tal, pero esa percepción está ahí. Y, sobre todo, lo que es peor, hay una gran sensación de impunidad, es decir, de que los asuntos de corrupción no son castigados suficientemente, de que no tenemos instrumentos precisamente para castigarlos.

Por eso le pido, señor Barnier, que actuemos cuanto antes con esos instrumentos fiables.